Herr Präsident! In diesem Bericht über das Freihandelsabkommen mit Korea ist mir besonders wichtig, dass die Aufforderung an die koreanische Regierung ergeht, die Grundrechte der Arbeitnehmer endlich zu ratifizieren, so wie sie die Internationale Arbeitsorganisation IAO festgelegt hat. Ich bin auch froh darüber, dass der Bericht das große Problem der Unterdrückung und der Bekämpfung der Gewerkschaften aufgreift, so wie es gerade Herr Scholz thematisiert hat. Ich hätte mir aber auch gewünscht, dass die prekäre Situation der Wanderarbeiter in Korea angesprochen wird. Leider hat das keine Mehrheit gefunden. Meine Fraktion und ich sind strikt gegen die Forderung nach Schiedsgerichten. Ich glaube, wir sollten das nicht unterstützen und auch die öffentliche Meinung hier durchaus ernst nehmen.